Además, se hablará de Lampedusa, una desgracia colectiva que exige actuar ya y actuar en tres frentes en primer lugar, en los países origen del drama en segundo lugar, sobre las redes de delincuentes que trafican con personas humanas en tercer lugar, en el diseño de una política de inmigración y de asilo común, lo cual ha de ser responsabilidad de las instituciones comunitarias, es decir, de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. Poco confío, señora Presidenta y queridos colegas, en el Consejo Europeo, un órgano que ni estaba en el proyecto de los fundadores, ni debería estar en el futuro de las instituciones europeas, pues el Consejo Europeo es el lugar donde los asuntos no reciben el calor del método comunitario, sino que duermen el sueño de la pereza intergubernamental.